Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Generell sind wir natürlich der Meinung, dass wir auch einen Haushalt brauchen, mit dem das Parlament gut arbeiten kann. Wir wollen ja gute Arbeit machen, und dazu müssen wir auch die entsprechenden Ressourcen haben. Bisher hat das Parlament immer versucht, sich daran zu halten, nur zwei Prozent zu haben, um dann vor allem sagen zu können und es auch zu machen dass wir das meiste Geld für die europäischen Bürgerinnen und Bürger ausgeben wollen und für gute Programme und natürlich nicht nur für die eigenen Interessen. Das ist im Prinzip auch ein richtiger Gedanke, gleichwohl müssen wir alle in der Lage sein, hier angemessen zu arbeiten, und das heißt auch und das will ich nochmal betonen Es muss auch eine interne Balance geben zwischen den Interessen der Fraktionen, uns Abgeordneten, aber auch der Administration. Wenn man zuviel Spannung in diesem System hat, macht einem das nur Ärger, also muss man auch da eine gute Balance finden.

Das gleiche gilt bei Reisen. Wir haben uns jetzt schon aus guten Gründen angewöhnt, nicht alle mitzunehmen, die vielleicht Interesse haben, sondern unsere Delegationsreisen auf bestimmte Kollegen zu konzentrieren und dann sehr effizient zu sein. Und Businessflüge auf kurzen Strecken müssen auch nicht immer sein.

Von daher gibt es durchaus Einsparungsmöglichkeiten.